Hvala za besedo in hvala za vprašanje. Dovolite mi, da uvodoma poudarim, da Zakon o delovnih razmerjih zagotavlja prepoved diskriminacije zaradi materinstva, staršeustka starševstva ter ureja ukrepe za omogočanje lažjega usklajevanja poklicnega in pa družinskega življenja. Zakon morebitno manj ugodnejše obravnavanje na podlagi spola, družinskega stanja, ki je povezano z nosečnostjo ali starševskim dopustom, šteje za diskriminacijo. Zakonom o delovnih razmerjih je tako zagotovljena pravica delavca, da se varuje njegovo osebnost - v okviru te je zajeta tudi pravica do družinskega življenja. V zvezi s konkretnim vprašanjem poudarjam naslednje. Ker se v zasebnost lahko posega še pred sklenitvijo delovnega razmerja, zakon delodajalcu prepoveduje, da od kandidata zahteva podatke o družinskem stanju, nosečnosti, načrtovanju družine in drugih podatkov, ki niso v neposredni zvezi z delovnim razmerjem. Primeru spora zvezi z uveljavljanjem posebnega varstva zaradi nosečnostva ali starševstva pa je dokazno breme na strani delodajalca. Morebitne kršitve so predmet nadzora Inšpektorata Republike Slovenije za delo in ukrepanja tako v upravnem kot prekrškovnem postopku z najvišje zagroženimi globami prsponu od tri tisoč do dvajset tisoč evrov za diskriminacijo. Ženske v Sloveniji so tako kot moški večinoma zaposlene za polni delovni čas. Primerjavi z marsikatero evropsko državo je njihov položaj bolj izenačen s položajem moških in razlike med spoloma so manjše, saj v času, ko imajo majhne otroke, v glavnem ne prekinjajo delovnih karier in ne ostajajo doma. Se pa povečuje delež žensk, ki delajo s krajšim delovnim časom v obdobju, ko imajo majhne otroke. Se moramo zavedati, da ima delo s skrajšanim delovnim časom - če ga v praksi opravljajo samo ženske - negativen vpliv na njihov položaj na trgu dela. Slovenija ima med državami članicami EU eno najvišjih stopenj zaposlenosti žensk z otroki. Kljub nekaterim pozitivnim kazalnikom v Sloveniji potrebujemo še dodatne spodbude za zaposlovanje in povečanje delovne aktivnosti žensk, še posebej mladih žensk s terciarno izobrazbo. Zato Resolucija v nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških dva tisoč petnajst dva do dva tisoč dvajset med strateškimi cilji navaja tudi enako ekonomsko neodvisnost žensk in moških, ki naj se zagotavlja visoko stopnjo zaposlenosti žensk in moških vseh kategorijah z zmanjšanjem vertikalne in horizontalne segregacije ter bojem proti diskriminaciji zaradi spola pri delu. Kot izhaja iz resolucije, podatki o položaju žensk in moških na trgu dela kažejo, da smo v Sloveniji uspeli ohraniti nekatere primerjalne prednosti glede položaja žensk in moških na trgu dela, med kateri področji pa so pa celo zmanjšati vrzeli med spoloma - na primer stopnja zaposlenosti starejših žensk, razlike med spoloma v plačah. Kljub temu in kljub povprečno višji izobrazbi pa pa se ženske spopadajo s številnimi težavami, pri katerih pomeni njihov spol še dodatno oviro. Težje najdejo zaposlitev, se redkeje samozaposlujejo in odločajo za podjetništvo, zasedajo nižja delovna mesta in imajo pogosto manjše karierne možnosti kot ženske. Tudi sploh občutijo ženske več negativnih posledic na področju zaposlitve, saj so pogosto ravno one tiste, ki se prilagajajo potrebam in pričakovanjem družine. Kljub okrepljenemu nadzoru nad diskriminacijo zaradi spola pri zaposlovanju ter večji ozaveščenosti na tem področju se pogosteje kot so pogosteje kot moški žrtve diskriminacije, zlasti v povezavi z materinstvom oziroma starševstvom ter predsodki, povezani s skrbjo za družino in otroke. Povezavi s poslanskim vprašanjem glede politike in ukrepov za spodbujanje zaposlovanje mladih žensk, resolucija tako opredeljuje dva ključna cilja. In ta sta - prvič, povečanje stopnje zaposlenosti žensk, zlasti mladih žensk s terciarno izobrazbo in drugih ranljivih oziroma zapostavljenih skupin žensk. In pa drugič - boljše informiranje o pravicah in nadzor nad izvajam določb o prepovedi diskriminacije pri zaposlovanju in delu ter prepovedi spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Hvala.